Nergens is aangetoond dat de verkeersveiligheid slechter wordt, dat laten alle onderzoeken zien.

Deze trucks worden ook in Nederland niet op álle wegen toegelaten. Het gaat over een beperkt aantal wegen tussen grote distributiecentra en voor de kleinere wegen binnen de steden zijn er weer andere trucks.